Señor presidente, señor comisario, felicito a Roberta por un trabajo bien hecho pero recuerden que las propuestas más relevantes del paquete de inmigración y asilo siguen estancadas en el Consejo y en los trílogos. Por eso, es bueno que hoy vayamos a votar este Reglamento, para dar mayores capacidades a la Guardia Europea de Fronteras y Costas es fundamental para dotar a esta herramienta de las capacidades necesarias para poder garantizar una gestión integrada con vistas a gestionar la migración de manera eficaz y garantizar un alto nivel de seguridad dentro de la Unión, salvaguardando, al mismo tiempo, la libre circulación de las personas. La creación de un cuerpo de diez mil guardias de fronteras, el apoyo a Estados miembros en materia de retorno o la intensificación de la cooperación con terceros países son capacidades operativas fundamentales para garantizar una asistencia sólida y continuada tanto a los países de acogida como a los de origen y tránsito. En la actualidad, la Agencia constituye, junto con Europol, una de las piedras angulares para garantizar un espacio de libertad, seguridad y justicia en la Unión. Por ello, es fundamental que desde el Parlamento Europeo continuemos trabajando en dotar de mayores y mejores capacidades operativas y presupuestarias a esta Agencia.